Ja, spoštovani podpredsednik, tega državnega zbora, hvala za dano besedo. Cenjene državne sekretarke, predstavniki vlade, kolegice in kolegi! Seveda, že več, mesec pa še nekaj, je v tem državnem zboru, govorjenje oziroma, predstavitev, zdaj obravnava, proračuna za dvajset, dvajset, dvajset, enaindvajset. Zdaj se spomnim predsednika vlade, ko je seveda pred nekaj časa naredil uvod v to razpravo, ko je predstavil to ta proračun Republike Slovenije, da je najvišji v zgodovini samostojne Slovenije. predsednik oziroma minister za finance pa je izjavil, mislim, da včeraj, da je to najboljši proračun, v Evropski skupnosti. nedavno sem sedel s podjetnikom, ki tri tedne dela v New Yorku, en teden je pa v domačem podjetju. In seveda sva govorila, pa mogoče ker sem poslanec vsak dan, kot poslanec vsak dan politiki, mi je mogoče odprl neke oči na neke segmente, ko sva se pogovarjala tudi o proračunu, pa seveda mi je dal, sliko, na katero mogoče mi tudi pozabljamo največkrat. Seveda danes mi govorimo, največkrat o milijonu pa sto tisoč evrov za šolstvo domove vrtce, ali bo neka cesta bo ne bo. Danes seveda živimo v državi, kjer sem uvodoma povedal, da je predsednik vlade predstavil, da je največji proračun, minister, za finance pravi, da je najboljši proračun. Seveda ko se že več mesecev, več mesecev, strokovnjaki naši pogovarjajo, ali bomo delali predor Karavanke ga ne bomo. To ljudje tudi od zunaj spremljajo. Seveda več, leto pa še več se pogovarjamo o drugem tiru, ustanovili svoje podjetje, in seveda dokler tega podjetja ni bilo, smo poslanci seveda zelo pozdravljali to investicijo, pa ko je tudi bila pod osemsto tisoč evri, sedaj ko se je ustanovilo to podjetje, pa ko je jo investicija šla čez milijardo, smo začeli pozorni. To je pomembno za proračun. Seveda, živimo v, času, ko sprejemamo ta proračun, ko so menedžerje v Telekomu in in, v Petrolu bila odrezana čez noč. Živimo v času, ko sprejemamo ta proračun, ko ljubljanski župan seveda uničuje najboljšo pitno vodo v, za mene v Evropi. Živimo pa sprejemamo proračun, ko niti nimamo ministra za kohezijo. Dva meseca smo ugotovili nedavno nazaj, da ga nimamo, s tem, da smo že, dva zamenjali. Eden najbolj pomembnih segmentov. Seveda v tem državnem zboru je pa vseskozi debata, ali bo milijon za en projekt ne bo. In seveda, ko ko na to opozarja opozicija, je največkrat neslišana oziroma nam znate povedati, da imamo neke želje, ki pač niso uresničljive, uresničljive. Imamo seveda v državi, mene, jaz sem zgrožen, ko imamo podatek, da imamo preko milijarde nepobranih davkov, davkov, ki jih verjetno proračun Republike Slovenije nikoli ne bo začutil. To je za mene kot državljana nesprejemljivo. Zopet ponavljam, mi se pogovarjamo o milijonih, o enem milijonu, ali bo šel občino, ne vem, Radovljica ali Prekmurje. Sprejemamo ta proračun, kjer smo nekoč dali v državno gozdno podjetje dvajset milijonov denarja, pa dvajset milijonov poroštva. Za vse šole v Sloveniji ta proračun namenja za leto dvajset pet milijonov, pa za leto enaindvajset pet milijonov. To podjetje, gozdno, ko ga pa omenjam, pa želi za poslovno stavbo dati šest milijonov evrov. Na strateški točki, kjer bi po neki kmečki logiki zdravi moral stati center lesnopredelovalne industrije. Tam, na Koroškem, na ne vem kje, na Gorenjskem, pa še kje. Zdaj pa gradimo poslovno stavbo, ki stane šest milijonov evrov. Za vse šole, pa da ne pozabim, domove, da da enajst tisoč naših državljank in državljanov, ki so seveda delali pošteno štirideset ali pa še več let, nimajo možnost dobiti sobe tam, kjer jo potrebujejo. Tudi za to imamo namenjeno samo pet milijonov. Skratka, proračun, ki je po oceni predsednika vlade najvišji, s tem se seveda, ker, beremo vsi številke, načeloma strinjamo, seveda, manj pa se moramo strinjati z ministrom za finance, ki je seveda, govori, da je to najboljši proračun. Velikokrat, včeraj, pa danes tudi, je teče debata, ali kdo dela na katerem ministrstvu ne dela, Tudi včasih, mogoče bi bilo boljše, če kdo kaj ne bi delal. Se mi zdi, najboljše za državo, če kdo dela, da dela dobro, da so rezultati. Če pa kdo dela, pa dela napake, pa potem boljše, da je, da ne dela. Skratka, da zaključim, nismo v stanju, ko govorimo o proračunu, da bi tudi razbremenili oziroma, neto plača, da bi ljudje lahko več zaslužili ... Skratka, živimo v državi, ko nekomu lahko odpišejo, to celo sodišče, "požegna", ne vem, devetindvajset milijonov trideset milijonov dvajset milijonov, nimamo pa za osnovne stvari in tukaj, seveda sem zelo, ne vem, lahko slabe volje, ko se peljem na Štajersko, da vse občine da vse občine s predlogom Slovenske demokratske stranke, z amandmajem, bojo stale na istem. Jaz mislim, da če je kaj razvoj v Republiki Sloveniji, potem je razvoj v občinah širom Slovenije, od Kopra do Prekmurje, Dolenjske, Koroške. Skratka proračun, kot ga minister imenuje, za finance, za mene ni dober, zato ga tudi ne bom podprl. Hvala za vašo besedo.